J'insiste sur ce point tout simplement parce qu'une telle possibilité apporte les flexibilités et les réductions de coûts nécessaires pour les rendre suffisamment intéressants. Parmi les flexibilités, il y a notamment la possibilité, pour un investisseur dans un AIF, de transférer sans frais d'entrée ou de sortie des liquidités d'un compartiment

Ceci a l'avantage, pour la société de gestion, de fidéliser les investisseurs et, pour ces derniers, d'économiser les frais d'entrée et de sortie.

à la supervision par les autorités ni à la protection des investisseurs.